Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Szanowni Państwo! Pragnę podziękować obu sprawozdawczyniom za to sprawozdanie o wdrażaniu programu działań na rzecz równości płci przez politykę zewnętrzną. W naszych codziennych pracach w Parlamencie rozmawiamy dość często o niezałatwionych problemach kobiet w Unii Europejskiej, o luce płacowej i o luce emerytalnej, tempie awansów, o przemocy wobec kobiet. Znając problemy obywatelek Unii, które występują mimo kilkudziesięciu lat równościowej legislacji i mimo prorównościowych deklaracji znakomitej większości polityków europejskich, tym wyraźniej widzimy i rozumiemy tragedię dziewcząt i kobiet z krajów rozwijających się, w których agendy równościowe są lekceważone lub w ogóle nie istnieją, a kobiety traktowane są jak obywatele drugiej kategorii. Nie tylko ich prawa, ale często ich życie bywa bezpośrednio zagrożone. Unia Europejska, będąc najbogatszą i najbardziej równościową organizacją polityczną, ma obowiązek wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia do inicjowania i wspierania polityki równościowej także w krajach trzecich i robi to poprzez oceniane dziś programy. Moim zdaniem warunkiem ich powodzenia jest pełna integracja celów równościowych w polityce zagranicznej przez wszystkich jej wykonawców, a więc polityków, dyplomatów, urzędników, ich współpracowników, doradców i konsultantów. Istotą skutecznego wdrażania celów równościowych jest wola polityczna i rzeczywiste zaangażowanie wszystkich aktorów procesu na wszystkich szczeblach.